Die Zahlen sind in der Tat unvorstellbar Zehntausende Menschen sind bereits gestorben!

Diese Krise ist aber keine einfache Hungerkatastrophe, sie ist menschgemacht. In erster Linie ist die lokale Politik verantwortlich.

Es bedarf einer verbesserten Sicherheit, um die Hilfsgüter zu den betroffenen Menschen zu bringen.

Eine Erhöhung der Hilfsgelder ist zwar wichtig, aber sie reicht nicht aus, es bedarf auch einer politischen Lösung.

Sie sind technisch möglich und politisch notwendig.

Eine weitere Aufstockung wird nur durch mangelhafte Ausrüstung und Logistik beschränkt. Auch hier könnte die EU helfen. Ich hoffe, dass der für den 23. September geplante UN Gipfel in dieser Frage konkrete Fortschritte bringt. Ich möchte noch auf zwei Dinge hinweisen Die Frage der Migration wird auch durch die Europäische Union unzureichend behandelt. An vielen Stellen geben wir ein eher peinliches Bild ab.